La première, c'est que la crise est un facteur de grande fragilisation pour la situation des femmes, aujourd'hui, et je ne voudrais pas que nous imaginions que le droit des femmes est en progression constante. Non, l'histoire nous a montré qu'il y avait des périodes de triste revers et je crois que, aujourd'hui,

Non, les femmes ne constituent pas une variable d'ajustement dans notre société. Par conséquent, je vous remercie, Madame la Commissaire, de parler comme vous l'avez fait, parce que c'est tous ensemble que nous devons nous mobiliser pour faire respecter ce droit des femmes au travail qui va de pair avec leur droit à l'indépendance. La troisième leçon, c'est que les familles et les États investissent beaucoup dans la formation des filles. Aujourd'hui, les filles sont autant, voire plus, formées que les garçons. Ce qui est scandaleux, c'est que les États ne fassent pas d'efforts pour intégrer ces filles, à l'égal des garçons, dans le monde du travail. La quatrième leçon, c'est que ce sont tous les niveaux qu'il faut mobiliser le secteur public comme le secteur privé, le niveau européen nous l'avons vu mais aussi les niveaux nationaux qu'il faut absolument stimuler dans ce domaine et, enfin, les niveaux locaux, parce que nous savons bien que c'est aussi la mise en œuvre locale qu'il convient

Il y a les dires et il y a les faits.

Je terminerais par ma cinquième leçon, parce que c'est extrêmement important. J'appelle tout le monde au vote, parce que, ce qui est important, c'est que notre vote demain soit une leçon pour le Conseil, qui n'est pas là aujourd'hui.